Damit bleibt aber die Umsetzung des 6 Punkte Plans ein zweifellos schwieriges Unterfangen. Ob die UN Kontrolleure ihrem Job nunmehr wirklich nachgehen können, und ob es gelingen wird, Regierung und Opposition an einen Tisch zu bringen, oder ob sie an Täuschungsmanövern und Hinhaltetaktiken ebenso scheitern wie die Beobachtermission der arabischen Liga, wird sich zweifellos in den nächsten Tagen erweisen müssen. Sollte die Mission nicht den gewünschten Erfolg bringen, ist es auf jeden Fall wichtig, den Druck weiter zu erhöhen.